að þetta mál sé komið á dagskrá alþingis vegna eins að ég er sá þingmaður sem hef verið að benda á það að erfitt sé að koma þingmannamálum á dagskrá en hér er þetta mikilvæga frumvarp komið á dagskrá þingsins frumvarp til laga um breytingu á lögum um íslenskan ríkisborgararétt númer hundrað nítján hundruð fimmtíu og tvö með síðari breytingum þannig hefur verið að alþingi hefur haft þá heimild að veita hér ríkisborgararétt með lögum í lok desemberþings og í lok vorþings ár hvert þróunin hefur verið á þá leið að þessum einstaklingum sem hafa verið veittur ríkisborgararéttur með lögum frá alþingi hefur fjölgað mjög í seinni tíð ég minni á það frú forseti að þessi heimild er til staðar í fyrrverandi dómsmálaráðuneyti í fyrrverandi dóms og mannréttindaráðuneyti og liggur nú inni í hinu svokallaða innanríkisráðuneyti þannig að heimild fyrir erlenda einstaklinga sem hafa ekki fæðst hér á íslandi er greið og vel fær en svo hefur verið litið á að þessi aðgerð að veita ríkisborgararétt með lögum ætti að heyra til undantekninga fjölgunin hefur verið slíkt síðustu ár með þessari lagasetningu að líta má léttilega á það sem undantekningarreglan sé orðin að meginreglu og það er mjög bagalegt í frumvarpi þessu legg ég því til að sjöttu grein laganna fellur brott en hún hljóðar svo með leyfi forseta sjöttu grein veiting ríkisborgararéttar með lögum frú forseti hún hljóðar svo alþingi veitir ríkisborgararétt með lögum áður en umsókn um ríkisborgararétt er lögð fyrir alþingi skal ráðuneytið fá um hana umsögn lögreglustjóra á dvalarstað umsækjanda og útlendingastofnunar eigi sá börn sem ríkisborgararétt fær með lögum fer um þau eftir ákvæðum fimmtu greinar nema lögin láti öðruvísi um mælt fimmtu grein fjallar um það að börn fylgi foreldrum sínum öðru eða báðum fái þau ríkisborgararétt ég vil með frumvarpi þessu að þessi grein falli niður vegna þess að ég tel að alþingismenn eigi ekki að vera að vasast í því hverjir fá ríkisborgararétt slíkt getur boðið upp á spillingu þetta felur ekki í sér gegnsæi hverjir það eru sem eru að fá ríkisborgararéttinn því það er einungis þriggja manna undirnefnd allsherjarnefndar fyrrverandi heitir nú allsherjar og menntamálanefnd sem sjá þessi gögn sem liggja til grundvallar í þriðja lagi vil ég að þessi lagagrein verði felld brott vegna þess að umsækjendur hafa ekki það jafnræði að vita hver fær og hver fær ekki og á hvaða forsendum þannig að inn í þetta vantar jafnræðisregluna að sambærilegir aðilar séu meðhöndlaðir á sambærilegan hátt vegna þess að þessir einstaklingar sem sækja um ríkisborgararétt með lögum geta ekki komist í gögn hvor um annan því ómöguleiki sem veldur því að hægt sé að upplýsa um það á hvaða reglum er byggt enda hefur allsherjarnefnd ekki byggt þetta á neinum reglum heldur er það fremur tilfinningalegs eðlis hverjir það eru sem hljóta a fyrir þriggja manna nefnd allsherjarnefndar ferillinn hefur verið á þá leið að þessi þriggja manna undirnefnd allsherjarnefndar fær þessar umsóknir leggur mat á umsækjendur og gerir svo tillögu að frumvarpi með nöfnum einstaklinganna til allsherjarnefndar sem leggur það svo fyrir þingið frú forseti ég verð að minnast á tvö atriði sem lýtur að þessari lagabreytingu hér í þinginu skemmst er frá að minnast þegar lítið barn fékk íslenskan ríkisborgararétt hér í gegnum alþingi sem hafði verið getið af staðgöngumóður í indlandi setti ég mig mjög á móti því að þetta væri með þessum hætti að hér væri hægt að ganga fram fyrir þær heimildir sem þáverandi dóms og mannréttindaráðuneyti hafði og koma hér barni til landsins með frumvarpi til laga um að það yrði íslenskur ríkisborgararéttur því samkvæmt íslenskum lögum var þetta barn indverskt því það var fætt af indverskri móður í indlandi þetta fór í gegnum þingið á sínum tíma hef ég ekkert við barnið sjálft að athuga né íslenska foreldra þess og það sé nú gætt að því hér heldur akkúrat verklag þingsins því má líta svo á að þetta hafi verið einsdæmi og það geti ekki neinir aðrir í framtíðinni nýtt sér þetta úrræði því þetta mál fékk mikla athygli á sínum tíma annað ber að nefna var þegar var hér þingmaður í þinginu sem átti tengdadóttur sem fékk ríkisfang með þessum hætti í gegnum lagasetningu alþingis það varð nú má segja allt vitlaust í samfélaginu vegna þess eins og menn muna en það var akkúrat stillt upp sem slíkt væri dæmi um spillingu og að þingmenn væru að hygla sínum eigin fjölskyldumeðlimum og þarna væri greiðari aðgangur að ríkisborgararétti fyrir suma aðila og aðra ekki þess vegna vil ég afnema þessa sjöttu grein laganna um íslenskan ríkisborgararétt að það verði afnumið úr lögum að alþingi geti veitt ríkisborgararétt með lagasetningu samkvæmt annarri grein frumvarpsins eru það raunverulega bara tæknilegar breytingar þar sem ég legg til að orðalagsbreytingu í sjöttu greinar því þar er verið að fjalla um ráðherra og í stað þess að segja ráðherra heimilt þetta snýr að orðalagi þannig að það er fyrst og fremst þessi aðkoma að því að sjöttu grein falli brott og breyting á sjöundu grein þá hef ég farið yfir þetta að þessu leyti frú forseta ég legg til að þessi lög í þriðju grein öðlist þegar gildi þegar þau eru

ég flutti þetta frumvarp sama efnis á hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi en það var ekki útrætt þess ber að geta að ég er eini flutningsmaðurinn á þessu máli svo kemur hér í greinargerðinni í gildandi lögum um ríkisborgararétt númer hundrað nítján hundruð fimmtíu og tvö er meðal annars kveðið á um ríkisfangsveitingar til þeirra sem öðlast ekki íslenskt ríkisfang við fæðingu þar kemur fram að ríkisborgararéttur sé annars vegar veittur með lögum og hins vegar með stjórnvaldsákvörðun með frumvarpi þessu er lagt til að felld verði brott valdheimild sjöttu grein laga um íslenskan ríkisborgararétt þar sem kveðið er á um að alþingi veiti ríkisborgararétt með lögum slík valdheimild verði til framtíðar stjórnvaldsákvörðun á hendi innanríkisráðherra innanríkisráðuneytið færi með þær valdheimildir sem tiltækar eru í undanþágum þegar veita þarf þeim ríkisfang sem öðlast ekki íslenskt ríkisfang við fæðingu innanríkisráðuneytið býr og yfir öllum upplýsingum um einstakling sem hyggst sækja um íslenskt ríkisfang í samvinnu við lögreglustjóra á dvalarstað umsækjanda og útlendingastofnun og er því best í stakk búið að taka ákvörðun sem þessa í lokamálslið fyrstu málsgrein sextugustu og sjöttu grein stjórnarskrárinnar er kveðið á um að útlendingi verði aðeins veittur íslenskur ríkisborgararéttur samkvæmt lögum ákvæðið kom inn í stjórnarskrá með fjórðu grein stjórnarskipunarlaga númer níutíu og sjö nítján hundruð níutíu og fimm fyrir setningu þeirra var kveðið á um að útlendingur gæti ekki fengið ríkisborgararétt nema með lögum í athugasemdum með frumvarpinu kemur fram að með orðalagsbreytingunni sé hinum almenna löggjafa veitt svigrúm til að setja almenn lög um veitingu íslensks ríkisborgararéttar og hefði hann því val um hvort farin yrði sú leið að setja sérstök lög um að veita tilteknum einstaklingum ríkisborgararétt eða fela stjórnvöldum að annast veitingu ríkisborgararéttar jafnframt var tekið fram að löggjafinn gæti einnig ákveðið að báðum aðferðum yrði beitt

í athugasemdum við frumvarpið er vísað til þess að í breytingunni fælist það fyrirkomulag sem vísað hefði verið til í athugasemdum með stjórnarskipunarlögum númer níutíu og sjö nítján hundruð níutíu og fimm það er að íslenskur ríkisborgararéttur yrði bæði veittur með lögum og samkvæmt almennri reglu í lögum um ríkisborgararétt líkt og fram kemur í fylgiskjali með frumvarpi þessu nýtur einstaklingur ákveðinna réttinda á grundvelli ríkisborgararéttar síns jafnframt því sem hann ber ákveðnar skyldur gagnvart því ríki þar sem hann hefur ríkisfang sem dæmi má nefna stjórnmálaleg og félagsleg réttindi og landvistarrétt í viðkomandi ríki auk þess sem ríkisborgarar njóta diplómatískrar verndar frá því ríki þá er í fylgiskjalinu vísað til þess að meginreglan sé sú að menn öðlist ríkisborgararétt við fæðingu sem byggist fyrst og fremst á ríkisfangi foreldra og eða fæðingarstað en undantekningar frá þessu séu til

lagasetning alþingis um ríkisborgararétt hefur lengst af gengið vel og hafa fjölmargir einstaklingar öðlast ríkisborgararétt með þeim hætti vinnuferlið hefur verið þannig að dómsmálaráðuneytið hefur gefið umsögn til alþingis eftir samráð við lögreglustjóra á dvalarstað umsækjanda og útlendingastofnun í þessum umsögnum er lagt mat á hvort einstaklingur uppfylli skilyrði laga um ríkisborgararétt meðal annars hvort hann geti sannað hver hann er hvort hann hafi brotaferil að baki hvernig fjölskylduaðstæður hann búi við hvort hann geti sýnt fram á framfærslu og svo framvegis þeir þjóðkjörnu fulltrúar sem á alþingi sitja hafa lengst af tekið tillit til þessara umsagna og farið að ráðgjöf ráðuneytisins nú hefur orðið breyting á og í að minnsta kosti tvígang hefur alþingi að tillögu meiri hluta allsherjarnefndar gengið lengra en ráðuneytið ráðleggur til framtíðar getur slíkt skapað mikinn vanda fyrir íslenskt þjóðfélag í heimi þar sem ríkisborgararéttur sá dýrmæti frumréttur er ekki eins sjálfsagður og áður var geti einstaklingur ekki sannað ríkisfang sitt eru honum allar dyr lokaðar og í seinni tíð hafa hafist ólögleg viðskipti með þennan rétt því verða allir að vera á varðbergi í þessu mikilvæga máli og leggja sitt af mörkum til að loka fyrir leiðir sem eru á gráu svæði í framhaldi af þessu frú forseti langar mig til að benda á það að hér ekki fyrir svo löngu sóttu tíu kanadamenn um ríkisborgararétt á grundvelli þessa lagaákvæðis hér sem sjöttu grein laga um íslenskan ríkisborgararétt og hétu því í staðinn að koma inn í landið með tvö þúsund milljarða til fjárfestinga þetta mál vakti mjög mikla athygli og fékk mikla umfjöllun en þarna var raunverulega verið að segja það að ef alþingi mundi setja lög um að þessir einstaklingar ásamt fjölskyldum þrjátíu aðilar aðilar utan evrópska efnahagssvæðisins mundu fá hér ríkisborgararétt mundu þeir koma með þetta fjármagn inn í landið þetta eru alvarlegir hlutir og sýnir það að það erum við sem þurfum að standa um þann rétt sem við setjum sem einstaklingar í þjóðfélagi og löggjafi í réttarríki vegna þess að það er augljóst mál að það eru aðilar fyrir utan íslands fyrir utan evrópska efnahagssvæðið að skoða hreinlega hverja einustu löggjöf sem héðan kemur og þau lög sem í gildi eru var þessi umsókn mjög vel rökstudd en var á sínum tíma svo loksins tekið fyrir í allsherjarnefnd og var vísað frá á óformlegum fundi vegna þess að ekki myndaðist stemning fyrir því að taka málið fyrir formlega þetta sannar það að við erum alls staðar

því til dæmis þessir einstaklingar svo ég taki sem dæmi voru ekki til dæmis búnir að skila inn sakavottorði og anna og gátu jafnvel ekki upplýst hverjir þeir væru þess vegna er enn þá mikilvægara frú forseti að þetta mál verði hér að lögum því leiðin er opin fyrir þessa einstaklinga þá er það leiðin í gegnum framkvæmdavaldið leiðin í gegnum innanríkisráðuneytið og sú leið er opin öllum að uppfylltum ákveðnum skilyrðum það er sú sía sem við verðum að fara með þessa einstaklinga í gegnum en ekki að taka hér af handahófi einhvers konar þöggunarmál og þöggunarkennitölur og gera það að lögum að einhverjir ákveðnir einstaklingar geti fengið ríkisborgararétt héðan úr þessu húsi með frumvarpinu fylgir fylgiskjal sem mig langar líka til að lesa sem byggist á grein eftir írisi lind sæmundsdóttur lögfræðing sem hún skrifaði í árshátíðarrit orators árið tvö þúsund og ellefu ritstjóri þess rits var inga skarphéðinsdóttir og greinin heitir um ríkisfangsveitingar alþingis langar mig frú forseti með þínu leyfi að lesa þetta fylgiskjal upp vegna þess að það rökstyður svo þetta frumvarp sem nú liggur fyrir nú hefst lesturinn með leyfi forseta á grundvelli ríkisborgararéttar nýtur einstaklingur ákveðinna réttinda jafnframt því sem hann ber ákveðnar skyldur gagnvart því ríki hvers ríkisfang hann ber hér má nefna ýmis stjórnmálaleg og félagsleg réttindi landvistarrétt í viðkomandi ríki auk þess sem ríkisborgarar njóta diplómatískrar verndar frá því ríki á erlendri grundu meginreglan er sú að einstaklingar öðlast ríkisborgararétt við fæðingu og er hann þá almennt tengdur ríkisfangi foreldra eða fæðingarstað helstu undantekningar frá þessu eru ríkisfangsveitingar til ættleiddra barna og erlendra ríkisborgara á grundvelli búsetu í gildandi lögum um ríkisborgararétt númer hundrað nítján hundruð fimmtíu og tvö er meðal annars kveðið á um ríkisfangsveitingar til þeirra sem öðlast ekki íslenskt ríkisfang við fæðingu þar kemur fram að það sé annars vegar veitt með lögum og hins vegar með stjórnvaldsákvörðun með sjöttu grein áður nefndra laga hefur alþingi fengið sjálfu sér það hlutverk að veita ríkisborgararétt með lögum og með sjöundu greinar þeirra er framkvæmdarvaldinu það er innanríkisráðherra að auki heimilað að veita íslenskan ríkisborgararétt í annarri málsgrein sjöundu grein segir að heimild ráðherra sé bundin við þau mál þar sem vafalaust er að umsækjandi uppfylli lögmælt skilyrði en að ráðherra sé þó ávallt heimilt að vísa umsóknum um ríkisborgararétt til ákvörðunar alþingis af lögunum má ráða að meginreglan sé sú að alþingi veitir íslenskan ríkisborgararétt og að innanríkisráðherra geri það einungis í undantekningartilvikum eða þegar fyrirliggjandi gögn staðfesta með óyggjandi hætti að umsækjandi uppfylli skilyrði laganna þau skilyrði sem hér er vísað til er að finna í áttunda og níundu grein laganna í áttundu grein er að finna búsetuskilyrði og í níundu grein er að finna önnur skilyrði en samkvæmt fyrstu málsgrein beggja ákvæðanna gilda þau um ríkisfangsveitingar ráðherra í hvorugu ákvæðanna er tilgreint að alþingi sé einnig gert að fara eftir þessum sömu skilyrðum þegar það veitir ríkisborgararétt en líkt og fram kemur í stjórnarskrá lýðveldisins íslands númer þrjátíu og þrjú nítján hundruð fjörutíu og fjögur er alþingismaður eingöngu bundinn við sannfæringu sína alþingismennirnir sextíu og þrjú geta því hver og einn ákveðið upp á sitt einsdæmi til hvaða þátta þeir líta við ákvarðanatöku um hvort veita eigi umsækjanda íslenskan ríkisborgararétt með lögum eða ekki

pólitískir hagsmunir fjárhagslegir hagsmunir eða guð má vita hvað í annarri grein stjórnarskrárinnar er fjallað um þrískiptingu íslensks ríkisvalds þar segir meðal annars að alþingi og forseti íslands fari saman með löggjafarvaldið að forseti og önnur stjórnvöld fari með framkvæmdarvaldið og að dómendur fari með dómsvaldið ákvæðið byggir á þeirri kenningu að hver handhafi fari með sína grein ríkisvaldsins sem hafi það að markmiði að tempra eða takmarka vald hins svo komið sé í veg fyrir að einn handhafi geti viðhaft ofríki eða kúgun gagnvart borgurunum

ákvörðun um veitingu íslensks ríkisborgararéttar er ákvörðun sem beinist að tilteknum einstaklingi og veitir honum líkt og fram hefur komið ákveðin réttindi og leggur á hann skyldur hér á landi auk þess sem viðkomandi á tilkall til diplómatískrar verndar af hálfu íslenskra sendiskrifstofa erlendis ákvörðunin er bindandi bæði gagnvart viðkomandi einstaklingi og öðrum hér á landi sem erlendis enda verður enginn sviptur íslensku ríkisfangi líkt og fram kemur í sextugasta og sjöttu grein stjórnarskrárinnar þó að um lagasetningu sé að ræða má í raun segja að í eðli sínu sé ákvörðun um veitingu ríkisborgararéttar bindandi og beinist að einstaklingi en í framkvæmdarvaldinu felst einmitt meðal annars vald til að taka slíkar ákvarðanir það vald er ekki hjá löggjafanum alþingi er með lögum um íslenskan ríkisborgararétt veitt heimild til að fara með málefni sem í eðli sínu ættu frekar að vera á verksviði framkvæmdarvaldsins þó vissulega sé rétt að löggjafinn taki í sumum tilvikum þátt í meðferð framkvæmdarvaldsins þá má deila um hvort rétt sé að hann fari með ákvarðanir um tiltekna einstaklinga sem sækja um íslenskan ríkisborgararétt háværar raddir hafa verið uppi í samfélaginu um að valdhöfunum verði mörkuð skýrari skil og að skýrlega verði greint á milli þeirra þannig að þeir fari ekki með valdheimildir sem rétt væri að aðrir handhafar ríkisvaldsins færu með þátttaka alþingis í meðferð framkvæmdarvalds er frávik frá meginreglunni í annarri grein stjórnarskrárinnar um að það fari með löggjafarvaldið samkvæmt því ætti alþingi aðeins að taka þátt í meðferð framkvæmdarvalds í hreinum undantekningartilvikum um ríkisfangsveitingar eiga að gilda skýr og hlutlæg skilyrði og geðþótti á aldrei að geta ráðið því hvernig umsókn einstaklings um svo mikilvæg réttindi er meðhöndluð stjórnvöld eiga ávallt að fara eftir hlutlægum og skýrum skilyrðum við meðferð mála og þau eiga ekki í neinum tilvikum að geta tekið ákvarðanir um réttindi fólks byggðar á geðþótta

hundrað nítján hundruð fimmtíu og tvö og afnema þær heimildir sem alþingi fer með samkvæmt þeim til ríkisfangsveitinga og færa þær alfarið í hendur framkvæmdarvaldsins svo mörg voru þau orð frú forseti þetta var fylgiskjal með frumvarpi þessu grein sem birtist í lögfræðiritinu orators árið tvö þúsund og ellefu eftir írisi lind sæmundsdóttur lögfræðing það hefur verið gagnrýnt það að með þessu sé ég alfarið að loka á þann rétt útlendinga til fjárfestinga hér á landi ef aðilar vilja koma hingað og leggja okkur lið við uppbyggingu landsins ég vil af því tilefni minna á að ríkisborgararéttur er allt annar réttur en þeir ákváðu að byggja upp leikjaiðnað sem mótvægi við bandaríkjamenn varðandi hollywood og leikaraiðnaðinn sem þeir höfðu og gáfu þá einstaklingum

þeirri leið er ég mjög hrifin af og býð alla erlenda fjárfesta sem vilja koma hingað í atvinnuuppbyggingarskyni velkomna á þeim grunni enda sú leið nú þegar fær því hér geta allir fengið dvalarleyfi hafi þeir til þess haldbær rök og gögn og að þeir geti sýnt fram á hverjir þeir eru til dæmis varðandi þá sem koma utan e e s svæðisins frá svokölluðum hinum þriðju ríkjum þarf til dæmis fyrir atvinnuleyfi og dvalarleyfi að vera ósk frá fyrirtækjum hér á landi að viðkomandi aðila sé boðið að koma hingað og stunda vinnu þá er landið galopið fyrir viðkomandi einstakling þessu má ekki rugla saman við veitingu ríkisborgararéttar vegna þess að ég tók það sérstaklega fyrir hér í ræðu minni áðan þessir aðilar sem vildu koma hingað og fá íslenskan ríkisborgararétt gegn peningagreiðslu sem átti að leggja hér í atvinnuuppbyggingu mig langar líka einnig að minnast á það varðandi það sem gerðist hér fyrir skömmu varðandi það að allsherjarnefnd hefur ætíð komið fram sem einn maður varðandi það hverjir það eru sem fá íslenskan ríkisborgararétt það gerðist til dæmis ekki þegar litla barnið átti í hlut vegna þess að ég gat ekki sætt mig við þá málsmeðferð sem var beitt hér í þinginu þá og var þá frumvarpið til laga sem lagt var til um ríkisborgararétt lagt fram sem þingmannamál og var það einsdæmi síðan þessi lagasetning átti sér stað hér á þingi ég geri þetta af djúpri sannfæringu frú forseti að leggja þetta fram eftir að hafa skoðað þessi ákvæði í lögunum um íslenskan ríkisborgararétt mjög vel ég geri þetta af mjög yfirveguðu og vel athuguðu máli því það er staðföst trú mín að alþingi eigi ekki að hafa þessar heimildir sem sjötti laganna felur í sér því veiting ríkisborgararéttar á að vera hafin yfir pólitískt argaþras og við höfum dæmin sem sanna það að alþingi hefur misbeitt þessum heimildum sem finna má í sjötta greininni ég lýk hér máli mínu frú forseti um frumvarp til laga um breytingu á lögum um íslenskan ríkisborgararétt og breytingar á þeim ég óska eftir því að þetta mál fái síðan efnislega umfjöllun inni í allsherjar og menntamálanefnd og komið sem fyrst fyrir þingið aftur